Na jedné straně já velmi vítám, že Evropská unie chce více hájit evropské hodnoty, mezi něž patří právní stát.

Ale ten konkrétní návrh mi nepřipadá jako úplně šťastný a jsou tam některé sporné věci, jak tady upozorňovala i právní služba Evropské rady, a mám pocit, že i přes určitou snahu najít kompromis tady stále zůstává otázka právního základu tohoto návrhu. Takže já budu dál sledovat, jak se debata nad tímto návrhem bude ubírat, ale je třeba mít jistotu, že přijímáme návrh, který opravdu vychází z právního základu primárního evropského práva, a nejde o nějakou extenzi, která může být vnímána jako rozšíření mimo zakládací smlouvy Evropské unie.